La lentitud, la insuficiencia y la visión puramente intergubernamental agravan el impacto de la crisis y debilitan la credibilidad del proyecto europeo. No nos enfrentamos a problemas puramente nacionales ni a una simple crisis económica estamos ante una crisis política que precisa una respuesta rápida, completa y europeísta. De la Unión Económica y Monetaria hay que fortalecer la e de economía, pero también la u de unión. La propuesta que hoy se presenta sobre gobernanza económica debe mejorarse sensiblemente para conseguirlo. Estamos a favor de crear marcos presupuestarios nacionales que aseguren la transparencia, la coordinación económica y la verificación del cumplimiento de los compromisos europeos. Consideramos que corregir los desequilibrios macroeconómicos y avanzar hacia la convergencia es necesario, y constatamos que el informe Ferreira ha avanzado esencialmente en esta línea. Pero las propuestas de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento son incompletas confunden estabilidad con ajuste, confían las políticas de crecimiento al mercado y al ámbito nacional. Eludir el compromiso europeo con la inversión y el empleo no es de recibo. No vamos a ser cómplices de ese intento de que Europa dé la espalda a sus ciudadanos y a sus propios intereses no nos resignamos a contemplar impasibles cómo los problemas se agudizan y no aceptamos que se juegue con un doble rasero.

Apostemos por Europa y hagámoslo rápidamente. El Parlamento Europeo debe trabajar para conseguir la respuesta europeísta y ambiciosa que merecen nuestros ciudadanos. Es necesario caminar, pero no hacia atrás como el cangrejo. Europa no puede esconderse cuando más se la necesita.